l'imprescindibilità di un budget ambizioso, commisurato con le numerose sfide economiche e sociali dei diversi territori e anche funzionale alla copertura di tutte le regioni europee. Il Parlamento, inoltre, ribadisce alla Commissione europea l'importanza di una multilevel governance un modello a gestione condivisa, che renda davvero protagonisti gli enti regionali e locali e che tenti di coinvolgere anche gli attori economici e sociali in maniera più sistematica. Esprime la necessità di promuovere indicatori alternativi al PIL, che tengano conto di parametri ambientali, sociali e demografici.